Chciałem podziękować za tę prezentację celów Komisji na rok 2018. Jest wiele ważnych kwestii, które Komisja postawiła, proponując jak gdyby bycie wielką w sprawach wielkich, takich na przykład jak unia energetyczna, kontynuacja tego projektu, Unia Obrony, w tym obrony granic Unii Europejskiej czy agenda cyfrowa i łączące się z nią oraz z Unią Obrony cyberbezpieczeństwo. Bardzo jestem zadowolony z faktu, że jest deklaracja w sprawie rozszerzenia o kraje Bałkanów, przynajmniej o jeden z krajów Bałkanów i prace nad tym. No i jest coś, co bardziej że tak powiem dzieli czy jest kontrowersyjne to jest kwestia specjalnej linii budżetowej dla strefy euro. Musimy o tym dyskutować. Ale też zaproponowano między innymi pakiet mobilność a zmiany klimatyczneˮ, który jest potrzebny, ale też budzi wiele kontrowersji, bowiem przyszłe regulacje dotyczące kwestii emisji powinny być skorelowane z długoterminową wizją transformacji sektora samochodowego w kierunku bezemisyjnym. Tu nam potrzeba pewnej mapy drogowej do elektromobilności, która jest ważna, potrzebna i przyszłościowa. Musi ona jednak brać pod uwagę również rozwój rodzimego europejskiego przemysłu samochodowego w moim kraju to jest ponad dwieście tysięcy miejsc pracy i oni chcieliby wiedzieć, jak ma wyglądać ten projekt transformacji. No i być może sprawa mała to jest kwestia dyrektywy Parlamentu i Rady z 2001 r. w sprawie czasu letniego. W moim kraju, na przykład, toczy się dyskusja i jest wielka aprobata dla tego, aby podejść do rezygnacji z tej dorocznej dwukrotnej zmiany czasu. To nie jest tylko kwestia mojego kraju, ale również, na przykład, wielu innych krajów europejskich, które podnoszą zasadność. Wydaje mi się, że skoro ta debata się rozpoczęła, to również należałoby się do niej odnieść.